Hvala, podpredsednica, za besedo. Spolne zlorabe so najbolj zavržena kazniva dejanja, s čimer se verjetno vsi strinjamo. Ni pomembno, kdo je storilec ali na kakšen način je bilo to kaznivo dejanje izvedeno, ampak je pomembno, da se da da se zavedamo tega, da spolne zlorabe zaznamujemo žrtve za zaznamujejo žrtve za celo življenje. Povzročijo jim psihične posledice, posebno je to pri mladoletnih oziroma pri otrocih, ki še niso dopolnili osemnajst let. Mladoletni ne zaupajo starejšim in zaradi tega tudi te spolne zlorabe velikokrat niso razkrite, ampak ki jih mladoletne osebe potlačijo v podzavest, saj saj o tem ne želijo govoriti. Storilci so ponavadi, njihovi bližnji in člani njihove ožje ali širše družine oziroma tisti, ki so njihovi varuhi. V teh primerih so, dejanja izvedena s prevaro, da otroke zvabijo, jim ponudijo in ne vem kakšne ugodnosti. In to je še bolj sprevrženo kot, in nevredno človeka. V Sloveniji imamo do sedaj nekaj kaznivih dejanj, ki ne zastarajo, to so genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva, agresija, odgovornost vojaških poveljnikov in drugih nadrejenih, združevanje in ščuvanje h genocidu, hudodelstvom zoper človečnost ali agresiji. Tem kaznivim dejanjem bi se morala pridružiti tudi kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost. Predlagana dopolnitev bi pomenila olajšanje za žrtve teh kaznivih dejanj, saj bi tudi po daljšem času imeli možnost za pregon storilca. In kot je znano, se, šele po dolgem času opogumijo, da to priznajo in se lotijo teh, postopkov. Zato pozdravljam predlagano dopolnitev in jo bom tudi podprla. Hvala.